lengist um sjö ár til ársins tvö þúsund fimmtíu þessar miklu breytingar á lýðfræði þjóðarinnar setja háskólum og menntakerfi landsins nýjar áskoranir og áherslur hér þurfa stjórnvöld og háskólar að bregðast við stóraukinni þörf fyrir sérfræðistörf í heilbrigðisvísindum á landsbyggðinni vantar mikið af hjúkrunarfræðingum svo og ljósmæður og lækna þar sem mikil uppbygging er fram undan á þjónustu við aldraða er ljóst að enn þarf að efla kennslu í heilbrigðisvísindum það gefur auga leið að erfitt er að veita heilbrigðisþjónustu þegar starfsfólk vantar í heilbrigðisdeild háskólans á akureyri eru tvær greinar heilbrigðisvísinda kenndar það er hjúkrunarfræði og iðjuþjálfun nemendur í hjúkrunarfræði og iðjuþjálfun sækja verknám einkum til sjúkrahússins á akureyri en einnig til heilbrigðisstofnana víða um land meðal annars hér á höfuðborgarsvæðinu brautskráðir hjúkrunarfræðingar og iðjuþjálfar frá háskólanum á akureyri starfa á heilbrigðisstofnunum um land allt og víst er að mikil óvissa ríkti um mönnun á mörgum heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni ef starfskrafta brautskráðra frá háskólanum á akureyri nyti ekki við lagt er til að kennsla í heilbrigðisvísindum verði efld við háskólann á akureyri námsplássum í hjúkrun verði fjölgað og á það lagt mat hvort rétt sé að hefja kennslu í fleiri námsgreinum heilbrigðisvísinda við það verði miðað að nýjar leiðir verði nýttar í uppbyggingu náms þannig að eins stór hluti og hægt er byggi á sameiginlegum grunni framhaldsnámi í heilbrigðisvísindum svo sem í dreifbýlislækningum og hjúkrun verði og komið á fót rannsóknir hafa sýnt að þeir nemendur sem ljúka námi við háskólann á akureyri setjast frekar að á landsbyggðinni í könnun sem háskólinn á akureyri gerði nýverið kom fram að sjötíu og fimm prósent brautskráðra frá háskólanum búa og starfa á landsbyggðinni í annarri könnun sem félag íslenskra hjúkrunarfræðinga lét gera kom í ljós að áttatíu prósent brautskráðra hjúkrunarfræðinga frá háskólanum á akureyri starfa við heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni niðurstöður þessara athugana sýna að áhrifaríkasta leiðin til að draga úr skorti á sérmenntuðu starfsfólki í heilbrigðiskerfinu á landsbyggðinni er að efla nám í heilbrigðisvísindum við háskólann á akureyri því leggjum við til herra forseti að alþingi álykti að fela menntamálaráðherra að sjá til þess